Sprawozdanie proponuje nam znaczące zaostrzenie polityki klimatycznej Unii Europejskiej, z jednej strony przez podniesienie celów redukcyjnych aż do 80 w roku 2050, a z drugiej przez ograniczanie ilości uprawnień na rynku poprzez ich wygaszanie przed wejściem w życie trzeciej fazy ETS u. Nie możemy się na to zgodzić i z powodów gospodarczych, i politycznych. W Durbanie zgodziliśmy się wszyscy, że negocjacje międzynarodowe potrwają do roku 2015. Nie ma żadnego powodu, aby dzisiaj w Unii Europejskiej zaostrzać politykę klimatyczną bez porozumienia międzynarodowego.

Koszty zaostrzenia polityki klimatycznej w Polsce to 5,4 mld euro rocznie, to ponad połowa całego zysku przedsiębiorstw, całego zysku przemysłu przed opodatkowaniem, dlatego propozycje legislacyjne w tym obszarze mimo braku konkluzji Rady będą skrajną nielojalnością nie tylko wobec Europy Środkowej, ale także wobec europejskiego przemysłu.